Condițiile meteo extreme vor provoca în viitor tot mai multe astfel de situații cu efecte devastatoare. Deși avem certitudinea că aceste fenomene vor crește în frecvență și în intensitate, nu putem prezice momentele când ele vor avea loc. Tocmai de aceea, este cu atât mai important să fim pregătiți pentru astfel de situații, pentru a reuși să reacționăm rapid și eficient, iar mecanismul de protecție civilă al Uniunii ne va ajuta în acest sens. Acordul care a fost negociat cu Consiliul va îmbunătăți considerabil mecanismul actual, va asigura o mai bună estimare a riscului, o conștientizare publică sporită, coordonare și comunicare îmbunătățite, capacitate operațională crescută. Nu vorbim, deci, doar despre pași firavi sau de progres superficial în direcția cea mai bună. Vorbim de îmbunătățiri reale, bazate pe o solidaritate europeană consolidată, iar ele pot ajuta cu adevărat la salvarea de vieți omenești.